Ich habe gesehen, wie er sich gefreut hat, als er diese Leistung erfahren durfte. Ich habe aber auch gesehen, wie er gewartet hat und wie seine Lebensqualität eingeschränkt war. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Vorlage jetzt verabschieden.

Ich bin sehr froh darüber, dass wir in der Richtlinie die Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit der Spenden durchgesetzt haben.